borist hafa eftirfarandi tilkynningar um kosningu embættismanna fastanefnda á fundi menntamálanefndar í gær var skúli helgason kjörinn formaður og lilja mósesdóttir varaformaður á fundi umhverfisnefndar í gær var mörður árnason kjörinn formaður og álfheiður ingadóttir varaformaður á fundi heilbrigðisnefndar í